Señor Presidente, Comisaria, el motivo aparente de este debate en el Pleno es el informe anual sobre el acceso a los documentos en los años 2014 y 2015. Y se han hecho aportaciones que deben ser saludadas y reconocidas, por la ponente y los ponentes alternativos, especialmente en relación con la transparencia del procedimiento legislativo y con los diálogos tripartitos, en los que las modificaciones y los documentos relevantes deben ser transparentes y, además, se debe intentar transmitir por

Pero insisto en que ese es solo el motivo aparente, porque aquí se ha puesto de manifiesto una protesta, ante el peligro de que algunas instituciones europeas practiquen lo que en España decimos que es dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Porque no se puede permitir que se proclame la transparencia más fuerte que nunca, bajo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y sea ignorada en la práctica por algunas instituciones. Por tanto, quiero recordar que es imprescindible que Comisión y Consejo desbloqueen de una vez la actualización de la normativa general sobre transparencia y acceso a los documentos, largamente bloqueada durante toda la pasada legislatura y todavía hoy una cuestión no resuelta.